Az elmúlt évek során az Európai Parlament emberjogi jelentése egy komoly eszközzé nőtte ki magát, amelyre odafigyelnek mind az Európai Unión belül, de odafigyelnek a harmadik országokban is. Ezért nagyon nem mindegy, hogy mi szerepel ebben a jelentésben és milyen minőségű ez a jelentés. Ezért gratulálok Howitt kollégámnak, hogy egy kiváló munkát végzett és egy olyan jelentés készült el újra, amire érdemes méltán odafigyelni. Fontosnak tartom hangsúlyozni főképviselő asszony jelenlétében, hogy lényeges a szép szavakon túl, hogy legalább azok az uniós eszközök és kezdeményezések megerősödjenek az elkövetkező időszakban és gondolok itt azokra a pénzügyi eszközökre is amikről már az imént is szó volt, amelyek konkrét hatással lehetnek azok életére, akiket emberi jogaikban sértenek, legyen az a szomszédságunkban vagy máshol a világban.